Doamnă președinte, am votat în favoarea acestui raport, deoarece Tratatul de la Lisabona ne impune alinierea juridică a legislației europene. De asemenea, cred că acest proces ar trebui urgentat, dat fiind faptul că au trecut patru ani de la intrarea lui în vigoare. Raportul aduce o serie de îmbunătățiri importante în ceea ce privește atribuțiile Comisiei. Mă refer în special la garantarea securității navigatorilor și la reducerea sarcinilor birocratice. Mai mult, Comisia va trebui să aleagă varianta cea mai eficientă din punct de vedere economic și să respecte pilonii dezvoltării durabile în procesul de adoptare a actelor delegate. Nu în ultimul rând, raportul prin care Comisia va prezenta situația actelor adoptate va evalua eficiența acestora și, implicit, a politicii comune în domeniul pescuitului.